Panie Przewodniczący! Optymizmem napawa fakt, że w ostatnich latach doszło do poszerzenia i wzmocnienia polityki Unii w zakresie stosunków zewnętrznych i wspierania ich przez nowe instrumenty finansowe, takie jak instrument pomocy przedakcesyjnej czy europejski instrument sąsiedztwa i partnerstwa. Bez wątpienia w swojej działalności Europejski Bank Inwestycyjny powinien kłaść szczególny nacisk na integrację sieci transportowych i energetycznych, jak np. projekt gazociągu Nabucco czy inne projekty gazociągów o szczególnym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Działając w ramach Partnerstwa wschodniego nie można zapomnieć o przestrzeganiu przez wszystkie kraje partnerstwa zasad demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym na Białorusi.